Es hat 47 Anhörungen gegeben. Bei den Anhörungen, bei denen ich dabei sein konnte es waren nicht viele gab es eine sehr intensive, ausführliche Diskussion mit kritischen Fragen. Es war wirklich gut. Die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, ist die Frage Welche Lehre ziehen wir aus dem Dieselgate Skandal? Für mich ist das Wichtigste, dass wir künftig ein Testen auf der Straße haben, dass wir ein Testen unter realen Fahrbedingungen haben. Für mich selber, muss ich offen gestehen, ist es ein Stück weit unerklärlich und wirklich auch nicht nachvollziehbar, dass wir das jetzt erst im Jahre 2017 erreichen.

Ich glaube nicht, denn wir sind Gesetzgeber und haben nicht für den Vollzug Sorge zu tragen. Aber dass das so lange dauert, ist eigentlich völlig unfassbar und nicht nachvollziehbar. Alle politisch Verantwortlichen sollten sich da schon mal an die eigene Nase fassen. Meine dritte Anmerkung ist mir auch sehr wichtig Wir haben Euro 5 Euro 6

Gleiches gilt für die strengen Obergrenzen. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, es wäre völlig falsch, jetzt den Diesel aus dem Verkehr zu ziehen. Nein, wir brauchen die Dieseltechnologie noch über viele, viele Jahre. Und, wie gesagt Die neuen Autos können diese strengen Grenzwerte einhalten.